Ik heb een vraag aan mijnheer Toussas. Mijnheer Toussas weet precies te vertellen wat er allemaal verkeerd is, wat er niet klopt aan dit systeem en wat er allemaal hartstikke fout is aan wat er nu gebeurt in Europa en door de landen. Mijn vraag is wat is het alternatief? Wilt u dan terug naar de communistische heilstaat, zoals die in Noord Korea, in Cuba of andere dictaturen geldt? Is dat de oplossing waarnaar we terug moeten, zou u dat willen?